Nous souhaitions être aussi inclusifs que possible.

Dernier point oui, la résolution, c'est très important.

Ce texte doit être adopté avant la fin de cette législature. Il ne faut pas laisser des dossiers dans les tiroirs.